Madame la Présidente, pour faire face à l'urgence sociale comme pour financer la bifurcation écologique, on nous raconte toujours la même histoire ça coûte trop cher, nos États n'ont pas les moyens. Alors je vais tenter de répondre à cette question simple qui a les moyens de payer? Allez vous me dire que les entreprises qui se gavent de profits sur la crise, et sont par ailleurs responsables de la catastrophe environnementale n'ont pas les moyens?

Vous ne pourrez plus nous dire que nous n'avons pas les moyens d'investir dans les énergies renouvelables, les transports propres, la rénovation des bâtiments. Mais l'accord trouvé mardi sur le budget européen refuse de prendre ces mesures de bon sens aucune mention d'une taxe sur les profiteurs de crise conséquente, une hypothétique taxe sur les transactions financières, réduite à portion congrue et renvoyée aux calendes grecques.